Domnule Președinte, ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană reprezintă un moment care nu trebuie tratat cu lejeritate. Este vorba despre pierderea unui membru important al Uniunii Europene, dar și despre modul în care vom continua să cooperăm pe viitor, în interesul tuturor părților implicate, inclusiv a celor 3 milioane de europeni care trăiesc acolo. Deja aproape jumătate de milion de români s au înscris pentru dreptul de ședere și se așteaptă ca noi, aici, în Parlamentul European, să le apărăm drepturile, dar mai ales să identificăm noi soluții pentru a relansa proiectul european. În calitate de europarlamentar, reiterez nevoia creării unui statut nou pentru cetățenia europeană, o garanție juridică explicită a statutului de cetățean al UE, fără diferențe, fără inegalități, o garanție pentru un tratament egal. Cetățenii UE susțin acest deziderat, iar în România, de exemplu, zeci de mii de persoane au semnat petiția inițiată împreună cu PES activists România pentru acest lucru.